Panie Przewodniczący! W czasie kryzysu szczególnie ważny jest dobry ład korporacyjny, ład, który jest transparentny, oszczędny, przewidywalny.

Zabrakło mi natomiast w sprawozdaniu jednej rzeczy, mianowicie ostrzejszego postawienia kwestii kwoty udziału kobiet w zarządach. Wiemy już, że miękkie sposoby dochodzenia do tego nie przynoszą rezultatu i dlatego bardzo się cieszę, że pani Reding mówi w tej chwili już o twardych, zdecydowanych kwotach, również pan komisarz o tym dzisiaj mówił.

Dzisiaj odbyła się duża dyskusja na posiedzeniu PPE, mieliśmy podzielone zdania, jednak zdecydowanie zwyciężyli zwolennicy twardych i ostrych kwot i bardzo się z tego cieszę, dlatego że one nie są ograniczeniem swobody i wolności gospodarczej, swobody przedsiębiorstw. One po prostu czynią zarządy bardziej odpowiedzialnymi społecznie. Wiadomo też już z różnych badań, że zarządy i firmy, które mają większą gender balance przynoszą lepsze rezultaty ekonomiczne.